Personal, cred că trebuie să ne ferim în acest caz de judecățile din perspectivă unilaterală. Există riscul unui partizanat contraproductiv, atât în raport cu situația de pe teren, cât și pentru parteneriatul Uniunea Europeană China. Violențele sângeroase din ultimii ani din Xinjiang sunt dovada elocventă că recurgerea la forță este alternativa cea mai nefericită, de aceea cred că este de datoria noastră să încurajăm dialogul interetnic. În opinia mea, rezoluția Parlamentului European nu trebuie să aducă atingere dreptului autorităților chineze de a și apăra integritatea țării și siguranța tuturor cetățenilor, în special în fața amenințării teroriste într o regiune în care Al Qaida încearcă să fie prezentă.